Monsieur le Président, à force de minorer les reculs des droits et des libertés depuis une décennie, à force de laisser dire que nos valeurs peuvent se négocier, nous avons créé nos propres monstres à l'intérieur de l'Union européenne. Nous avons laissé se développer, dans l'Union européenne, des zones de territoire officielles où les personnes LGBTI ne sont pas acceptées, et cela de manière publique. Or, les fondements de l'état de droit, nos droits imprescriptibles, nos libertés ne sont pas négociables. Au contraire, ils sont universels et intangibles, et il ne peut pas y avoir de définition selon l'État dans lequel on vit.

Quand le gouvernement polonais veut se retirer de la convention d'Istanbul parce qu'il prétend qu'elle contient des éléments idéologiques nuisibles ou lorsqu'il veut restreindre encore le droit à l'avortement, ce sont les droits des femmes, universels, intangibles et imprescriptibles, qui sont attaqués! Quand ce même gouvernement prétend qu'il y a une supposée idéologie LGBTI, ce sont encore les droits humains de tous, intangibles, universels et imprescriptibles, qui sont piétinés! Quand l'indépendance de la justice, le pluralisme des médias, les droits de l'opposition sont menacés dans un État, ce sont encore une fois les règles élémentaires de droit qui ne sont pas acceptées. Et quand la Commission se refuse à mener des procédures d'infraction contre ces États coupables, parce qu'elle a des supposés doutes juridiques, nous pouvons nous interroger les personnes qui, au plus haut niveau des institutions, font l'interprétation légale ont elles véritablement envie de protéger tous ces droits?